Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa risoluzione perché sono certa che le energie rinnovabili siano il futuro dell'Europa, non solo per il loro valore ambientale ma anche per dare impulso economico ai territori. Ci sono regioni, come la mia, la Sicilia, nel Sud d'Italia e d'Europa, che potrebbero diventare degli hub sperimentali per lo sviluppo delle energie rinnovabili e potrebbero persino aspirare all'autosufficienza energetica e invece hanno livelli di inquinamento altissimo e si parla ancora di petrolio. È chiaro che per lo sviluppo delle energie pulite in Europa serve una forte volontà politica. Prima di tutto serve assistere le regioni nella spesa dei fondi strutturali, perché nell'attuale politica di coesione la percentuale dei fondi per le energie rinnovabili è invece solo dell'1,4 E poi bisogna incanalare e indirizzare gli ingenti fondi destinati alle energie rinnovabili verso quelle regioni che sono ricche di risorse, ma sono più deboli nei fronti e sul fronte della progettazione. L'energia rinnovabile è la chiave per la crescita, per creare città più pulite, un ambiente più sano e un'Europa migliore.